Señor Presidente, el Consejo Europeo de la semana pasada anuncia, pero todavía solamente anuncia, un giro positivo, un giro hacia una respuesta más equilibrada, más justa y, por eso, potencialmente más eficaz para combatir la crisis

Este Consejo marca y marcará, en mi opinión, el ocaso de la prepotencia, el ocaso de la prepotencia del two leaders' pact el ocaso de la prepotencia doctrinal de quienes solo han propuesto rigor y castigos y no han tenido para nada en cuenta las consecuencias sociales

Este ocaso de la prepotencia supone, de hecho, una vuelta a la realidad. Y la realidad es que, sin crecimiento, no habrá empleo, y hoy sabemos que el desempleo está en el nivel más alto de la Unión Europea. La realidad es que, sin crecimiento y empleo, explotará la crisis social y se hundirá la legitimidad del proyecto europeo. Por tanto, hagamos que lo que el Consejo anuncia se convierta en una realidad en los próximos meses, y apoyemos a los países que hacen sacrificios reales, como Italia y España, y presionemos sobre aquellos países que, después de haber tomado una decisión, ponen ahora piedras en el camino Finlandia y los Países Bajos.